În opinia mea, reforma propusă de către Comisia Europeană vizează atingerea obiectivului comun de creștere economică inclusivă și sustenabilă, iar controlul ajutoarelor de stat este esențial pentru a asigura buna funcționare a pieței unice. Totodată, sunt de părere că resursele trebuie să fie direcționate în mod echilibrat, atât asupra cazurilor cu impact major, cât și asupra celor minore.

Există motive întemeiate ca Parlamentul să își exercite dreptul de supraveghere democratică asupra actelor privind monitorizarea ajutoarelor de stat. De aceea, cred că opinia Parlamentului privind acest subiect trebuie luată în considerare.